Voorzitter, een van de centrale punten die in dit debat naar voren zijn gekomen is Wat is precies de Europese toegevoegde waarde? Ik hoop dat de Commissie, als ze eind van deze maand met haar voorstellen komt, duidelijk omschrijft waarom bepaalde begrotingsposten een duidelijke toegevoegde waarde hebben.